Ten region jest też dla nas bardzo ważny, jeżeli chodzi o utrzymywanie światowego bezpieczeństwa, dlatego stosunki Unii Europejskiej z krajami ASEAN powinny być dla nas kluczowe i tak samo ważne jak stosunki na przykład z innymi krajami Azji jak Chiny, Indie

Natomiast musimy pamiętać, że w ramach tych stosunków powinniśmy rozwijać nie tylko współpracę ekonomiczno gospodarczą, ale także działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, kwestii klimatu i ochrony środowiska.